borist hefur bréf frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er frests til fjórða febrúar næstkomandi til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali þrjú hundruð sjötíu og fimm um hvalveiðar frá árna þór sigurðssyni